Môžem povedať, že to nebolo celkom tým chladným počasím, ktoré v Moskve vládlo, ale mala som naozaj pocit, že naše vzťahy začínajú istým spôsobom ochladzovať. Myslím si, že ako Európska únia by sme si mali uvedomiť, že nesmieme sa orientovať vo svojej politike iba na Západ a považovať Spojené štáty za svoj veľký vzor, ale musíme si uvedomiť, že máme bližšieho suseda, ktorým je Ruská federácia, ktorá naším susedom bude stále a od ktorej nás to more nedelí. Musíme sa preto snažiť tieto vzťahy s Ruskou federáciou zlepšovať. Možno to je veľmi dobre vidieť aj na tom konflikte, ktorý dnes prebieha na Ukrajine. Je to také stretnutie našich pozícií, ktoré by sme si chceli obhájiť v tejto politike, ale naše spoločné riešenie by naozaj malo byť spoločným riešením, ktoré by prinieslo aj dobro Ukrajine. Myslím si, že mladí ľudia aj v Európskej únii, aj v Rusku považujú svoju spoločnú budúcnosť za pozitívnu vec a chcú na nej pracovať.

Preto my ako politici by sme naozaj mali sa snažiť seba navzájom pochopiť a pochopiť, že naozaj by sme mali byť dobrými susedmi pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.